esta interpelación hoy, en este Pleno. Porque estoy de acuerdo con usted y quiero ratificarle aquí, en esta sesión plenaria por la tarde de un jueves, que hemos tenido información por parte de su departamento usted vino aquí en el Pleno del mes de abril y ha venido, es decir, la DG SANTE, en el último Pleno pasado, del mes de junio, a informar en la Comisión de Agricultura, y anteriormente tuvimos ya otro debate, también en la Comisión de Agricultura.

La última, que usted nos dio y que hoy nos ha ratificado y nos ha avanzado algo más, viene a decir que, efectivamente, como se ha hecho la auditoría a Brasil del 2 al 12 de mayo, y se han intensificado los controles por parte de las autoridades brasileñas, están apareciendo más casos de salmonela, es decir, al intensificar los controles estamos viendo cómo está pasando en Brasil lo que usted ha dicho perfectamente, y es que los controles sanitarios brasileños no funcionan bien. Tienen anomalías. Y, puesto que es un país del que importa la Unión Europea, evidentemente, tenemos que tener preocupación. Yo creo que se están haciendo las cosas por parte de ustedes razonablemente bien. Lo único en lo que sí quiero insistir es en que permanezcan y se armonicen los controles de la Unión Europea para impedir que casos como este puedan suceder, porque la alerta sanitaria es muy importante. Y, termino, nada tiene que ver con el acuerdo con el Mercosur. Es una crisis de salud alimentaria.